Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für diesen Bericht ist bisher keine Aussprache vorgesehen. Es geht um den Omnibus Bereich im Bereich der Handelspolitik, und da es schon ein wesentliches Thema ist, wie wir als Europäisches Parlament praktisch unsere neuen und zusätzlichen Rechte im Bereich der Außenhandelspolitik dann auch in Recht umsetzen, halten wir es für angemessen, dass wir hierzu auch eine Debatte im Plenum führen. Ich wäre für Ihre Unterstützung sehr dankbar.